Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, il y a tout juste un mois, alors que nous avions, dans les grandes lignes, un accord sur les chiffres du budget 2011, les quatre grands groupes politiques montaient au créneau, très haut, très fort, pour demander à la Présidence belge de négocier, avec le Conseil, non seulement les chiffres 2011, sur lesquels il y avait un accord, mais un vrai accord politique pour la suite, un accord politique qui allait nous permettre de travailler ensemble, sous la forme d'une convention ou d'autre chose, peu importe, mais avec aussi les parlements et les gouvernements nationaux, sur le cadre financier futur et sur les ressources propres.

Si nous le demandions à l'époque, il y a juste un mois, c'est parce que nous pensions qu'il était nécessaire de garantir l'avenir des finances européennes, parce que nous pensions qu'il fallait venir à la rescousse des budgets des États membres qui sont tous en difficulté et parce qu'il faut que l'Union européenne dispose de ressources propres. Tout le monde était d'accord et cela a été dit de façon, je dirais, très virile. Un mois plus tard, où en sommes nous? Chacun est revenu à sa place. Le budget 2011 est en passe d'être adopté.

Leterme, le Premier ministre, qui nous propose finalement de respecter les traités. Heureusement qu'il ne nous propose pas le contraire, ce serait étonnant.

Je ne suis même pas sûre que la Présidence belge elle même croit exactement à ce qu'elle dit, alors que, si on avait prolongé un petit peu la promenade de santé, Monsieur Wathelet, on aurait peut être pu arriver à un accord meilleur, un accord plus fort pour l'avenir, qui nous donnait plus de chance de garantir justement les années à venir.

En tout cas, nous serons corrects, nous voterons convenablement et avec ces insuffisances, et ces insuffisances la résolution, et pour le reste, on a perdu une manche, mais croyez bien que nous serons au rendez vous suivant, parce que le débat n'est pas terminé sur les perspectives.